Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, doamnă ministru, uniunea vamală este un factor semnificativ de integrare, și nu de un an, doi de zeci de ani. Acesta este printre puținele domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii Europene, fără de care eliminarea frontierelor interne nu ar fi posibilă. Uniunea Europeană este cea mai mare piață comercială din lume și deține o cotă de 15 din totalul schimburilor comerciale din lume. Iată de ce este important să avem o uniune vamală și să avem acest regulament. Competența exclusivă a Uniunii Europene atrage și responsabilitate, în aceeași măsură. De aceea, consider că regulamentul privind instituirea programului Vamă pentru cooperare în domeniul vamal este foarte important. În calitate de raportor, împreună cu raportorii din umbră, am încercat să îmbunătățesc propunerea Comisiei. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru disponibilitatea de a discuta această propunere de regulament și vreau să reamintesc că acest regulament a pornit de la ideea că autoritățile vamale au un rol deosebit pentru că contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre, la existența unei competiții loiale, corecte, în piața internă, în raport cu competitorii din țările terțe. De asemenea, asigură protecția consumatorilor, protejează populația împotriva amenințărilor teroriste, sanitare. De aceea, autoritățile vamale joacă un rol deosebit în asigurarea integrității lanțurilor de aprovizionare. Viitorul sistem de control al importurilor ICS2 pentru gestionarea riscurilor vamale va contribui în mod decisiv la securitatea Uniunii și a cetățenilor, dar și a întreprinderilor. Avem din 2016 un Cod vamal nou, dar din păcate știm că nu a reușit să elimine total procedurile pe suport de hârtie în toate statele membre. De aceea, este nevoie să avem un buget suficient pentru programul Vamă și să nu mai amânăm implementarea.

Pentru a se asigura o eficiență maximă, Comisia ar trebui să coordoneze punerea în practică a programului Vamă cu alte programe ale Uniunii, așa cum ar fi programul Fiscalis, programul Uniunii Europene de luptă antifraudă, programul privind piața unică, programul de securitate internă și fondul de gestiune integrată a frontierelor. Ar trebui să ne asigurăm că posibilul Brexit, încă nu știm dacă va fi, nu afectează aplicarea prezentului regulament. Ar trebui, de asemenea, să ne asigurăm că prin acest regulament controalele stricte de la frontieră, prin utilizarea de către toate statele membre a unor programe informatice, pot să îmbunătățească situația actuală. Reamintesc Comisiei că, la 4 octombrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii. Consider că este necesar să se țină seama de concluziile acestei rezoluții în punerea în practică a programului Vamă. Până la urmă, funcționarea pieței interne depinde foarte mult de funcționarea uniunii vamale, de funcționarea programului Vamă.